ég mæli sem iðnaðarráðherra fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sautján nítján hundruð níutíu og eitt um einkaleyfi með síðari breytingum með tilliti til samþykktar ríkisstjórnarinnar um viðbrögð vegna hugsanlegra heimsfaraldra svo sem inflúensu er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir breytingu á ákvæðum laganna um einkaleyfi varðandi nauðungarleyfi jafnframt er tækifærið notað til að breyta ákvæðunum um nauðungarleyfi með tilliti til framleiðslu á lyfjum fyrir þróunarríki nánar tiltekið eru ákvæði fertugasta og níundu grein laganna um heimild til veitingar á nauðungarleyfi víkkuð út í samræmi við ákvæði þrítugustu og fyrstu grein samnings um hugverkarétt í viðskiptum sem tengist alþjóðaviðskiptastofnuninni og með tilliti til nánar tiltekinna samþykkta stofnunarinnar á þessu sviði með nauðungarleyfi er átt við það þegar dómstóll hér á landi héraðsdómur reykjavíkur heimilar einhverjum öðrum en einkaleyfishafa að framleiða einkaleyfisverndaða vöru án samþykkis einkaleyfishafans í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að í neyðartilvikum hér á landi eða þegar um annað alvarlegt hættuástand sé að ræða megi víkja frá skilyrðum laganna um það að nauðungarleyfi verði ekki veitt nema að undangengnum samningaumleitunum hér undir félli til dæmis framleiðsla á lyfjum vegna heimsfaraldurs á inflúensu skal einkaleyfishafa tilkynnt um notkunina eins fljótt og auðið er og hann skal eftir sem áður fá sanngjarna greiðslu fyrir ef lyf yrðu framleidd fyrir þróunarríki til dæmis vegna eyðni sem ríkin geta ekki framleitt sjálf var við samningu frumvarpsins hins vegar ekki gert ráð fyrir því að framleiðsla geti hafist án undanfarinna samningaumleitana við einkaleyfishafa er þannig tekið fram í athugasemdum við frumvarpið að gert verði skilyrði um samningaumleitanir áður en framleiðsla fyrir þróunarríkin hefst yrði það gert í fyrirhugaðri reglugerð iðnaðarráðherra þær umleitanir þurfa ekki að taka langan tíma heldur fer eftir aðstæðum hvenær unnt verði að veita nauðungarleyfi ef samningar takast ekki bent er á í þessu sambandi að í framhaldi af ákvörðun alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í ágúst tvö þúsund og þrjú á grundvelli doha yfirlýsingar stofnunarinnar frá nóvember tvö þúsund og eitt varðandi slíka framleiðslu fyrir þróunarríki hafa þau vestrænu ríki sem sett hafa lög hjá sér út af þessu ekki tekið fram að samningaumleitunum megi sleppa heldur kveði skýrt á um samningaumleitanir hér er um að ræða noreg og kanada en indland mun einnig vera á sama báti evrópusambandið hefur að undanförnu ráðgert að fara sömu leið það er krefjast samningaumleitana þar eð frést hefur á síðustu dögum að afstaða evrópusambandsins virðist vera að breytast þannig að ekki þurfi samningaumleitanir ef um neyðartilvik eða annað hættulegt ástand er að ræða í þróunarríkjum þarf þó að athuga betur ef um neyðartilvik eða annað hættulegt ástand er að ræða í þróunarríkjunum hvort fara skuli framangreinda leið um samningaumleitanir í öllum tilvikum vegna framleiðslu fyrir þróunarríki eða hvort fara eigi tvíþætta leið það er sleppa kröfu um samningaumleitanir eins og evrópusambandið kann að taka formlega ákvörðun um ef um neyðartilvik eða annað hættulegt ástand er að ræða í þróunarríkjum en ekki í öðrum tilvikum þar með fari ísland sömu leið og evrópusambandsríkin en að nokkru leyti aðra leið en noregur sem gerir nú alltaf kröfu um samningaumleitanir vegna framleiðslu fyrir þróunarríkin verði

annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar ég vænti þess einnig að það verði afgreitt sem allra fyrst þannig að nauðsynlegar heimildir séu í lögum um einkaleyfi ef heimsfaraldur inflúensu skellur á